Señora Presidenta, muchas gracias, señor Comisario, por las explicaciones que nos ha dado. El debate de hoy no es ajeno al debate de la austeridad y del crecimiento y de la necesidad de planes para generar empleo en la Unión Europea. Pero, señor Comisario, creo que, por honradez política y también por honradez personal, tenemos que decir que la situación que viven justamente los Estados de la Unión Europea de que proceden quienes están interviniendo son aquellos Estados que tienen que sustituir su modelo productivo por otro tipo de modelo para generar empleo y acabar con la situación que se ha generado en los últimos años. Por tanto, seamos honrados también. Me resultaría más fácil hacer demagogia, pero esto es lo que hemos recolectado de actuaciones del pasado. Pero como tenemos que mirar al futuro, creo que, para empezar, tenemos que desechar y eliminar la expresión de generación perdida. Creo que, desde las instituciones europeas y también desde la responsabilidad de los Estados, tenemos que recuperar la dignidad de las personas jóvenes con todas las medidas posibles y la colaboración entre la Unión Europea, los Estados y también las regiones. En este sentido, me gustaría preguntarle, señor Comisario, si cree que es compatible y cuán eficaces van a ser estos programas piloto, justamente en aquellos Estados que se han visto obligados a reducir sus presupuestos, por austeridad, en formación, en innovación y en empleo juvenil, y si usted cree que